forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögreglulögum númer níutíu nítján hundruð níutíu og sex en frumvarpið var áður lagt fram á hundrað fertugasta löggjafarþingi og er það nú endurflutt í frumvarpinu er lagt til að mælt verði fyrir um breytingu á fjölda og skipan lögregluumdæma og aðskilnað löggæslu frá starfsemi sýslumannsembætta bakgrunnsathuganir og útgáfu öryggisvottana hæfisskilyrði þeirra er starfa innan lögreglunnar auk annarra breytinga á lögreglulögum það skal tekið fram að samhliða framlagningu frumvarps þessa er hafin á vegum ráðuneytisins í náinni samvinnu við starfsmenn og hagsmunasamtök innan lögreglunnar vinna við ýmis umbótaverkefni sem ætlað er að styðja við eflingu lögreglunnar með ýmsum hætti svo sem varðandi skilgreiningu á grunnþjónustu skiptingu fjárveitinga og aukið rekstraröryggi og framtíðarsýn lögreglunnar á grundvelli skýrrar stefnumótunar frumvarp þetta er mikilvægur þáttur í þessu umbótastarfi ég legg áherslu á að þetta frumvarp hefur áður komið fyrir þingið ég talaði fyrir því og flutti ítarlega framsöguræðu þegar það var lagt fram á síðasta þingi ég lét þess getið að það árs mikilvægt að það fengi ekki afgreiðslu þá heldur fengi þingið góðan tíma til að ígrunda málið en að auki er gert ráð fyrir að þessar kerfisbreytingar sem hér eru lagðar til fækkun lögregluumdæma og sýslumannsumdæmanna að sama skapi taki ekki gildi fyrr en í byrjun árs tvö þúsund og fimmtán hins vegar er að finna ákvæði í lögunum heimildarákvæði til að ráðast í breytingar fyrr ef aðstæður skapast fyrir slíkt

þetta frumvarp og einnig frumvarpið um sýslumenn er unnið í mjög nánu samstarfi við lögregluna og sýslumenn einnig það hefur farið í gegnum mjög ítarlegt samráðsferli ég vek athygli á einum þætti sem þarf að íhuga það eru lífeyrismál sem hafa jafnan komið við sögu þegar þessi mál hefur borið á góma það er fækkun lögregluumdæmanna ég ætlaði ekki hæstvirtur forseti að fjölyrða um þetta frekar en tek þátt í umræðum ef spurningar koma fram eða menn vilja vekja mála á tilteknum þáttum og mun svara þeim eins og ég mögulega er fær til ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu þar sem málið var til skoðunar síðastliðið vor